Herr Präsident, geschätzter Herr Kollege! Sie haben angesprochen, dass diese falsche Anwendung der derzeitigen Richtlinie auch negative Auswirkungen auf den Anbau von Nutzpflanzen oder die Züchtung von Nutztieren haben kann. Können Sie das vielleicht für mich als Nichtlandwirt noch etwas konkretisieren?